Oblast Atlantského oceánu byla podporovaným územím v rámci programu INTERREG III B, je také nedílnou součástí současného programu teritoriální spolupráce v rámci cíle 3. V rámci těchto podporovaných programů bylo prioritou rozšíření regionálních rozvojových strategií na nadnárodní úroveň, dále pak podpora dopravních systémů a lepšího přístupu k informační společnosti, podpora ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů a ekonomická integrace zvláště periferních regionů. Bylo by proto velmi žádoucí nejprve dosavadní programy vyhodnotit, definovat jejich přínos, a teprve následně tvořit na základě zjištěných poznatků pro tuto oblast novou strategii. Neměli bychom přitom ale zapomenout na zahrnutí transatlantických vazeb do této strategie. Ať se nám to líbí nebo ne, jsme totiž součástí euroatlantické civilizace a vyznáváme podobné hodnoty. Podobně jako za oceánem také zde usilujeme o území bez bariér s volným pohybem zboží, kapitálu, lidí a služeb. Přestože jsou cíle Spojených států a Evropské unie principiálně komplementární, jsou často jen minimálně koordinované. V evropských programech a politikách je tak žádoucí vytvářet podmínky pro transatlantickou spolupráci.